Tisztelt elnök asszony, képviselőtársaim! Két évtized telt el azóta, hogy a berlini fal leomlott, aminek ugye 20 éves évfordulóját ünnepelték, a vasfüggönyöket átvágták, és mégis kevésnek bizonyult ez a 20 év ahhoz, hogy lássuk, számos kommunizmus alól szabadult országban végleg nem tudtunk még megszabadulni az elmúlt rendszer beidegződéseitől. 2006 őszén rendőrök még semmibe vették Budapest utcáin a gyülekezési jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, és a sértettek mai napig hiába keresik igazukat és jogaik érvényesülését. Az idén márciusban Budapesten a miniszterelnök leváltását követelő bekiabálásért még elvezetés, embertelen, megalázó bánásmód járt. Az Európai Unióban ma még előfordulhat, hogy valaki saját szülőföldjén, saját anyanyelven mint például Szlovákiában nem élheti meg, nem élheti ki a demokrácia által biztosított jogokat, ha éppen kisebbségi sorsba kényszerítette a történelem.